Madame la Présidente, il est important que nous parlions des lois révoltantes, car incroyablement discriminatoires, à l'égard des femmes en Arabie Saoudite. Il est important que nous parlions des défenseurs des droits de l'homme et des prisonniers politiques, dont les droits sont bafoués dans ce pays. Il est important que nous condamnions les punitions corporelles d'un autre âge et l'application de la peine de mort dans ce pays. Il est important que le Parlement européen traite sans tarder de l'ensemble de la situation des droits humains en Arabie Saoudite.

Je me limiterai donc au sujet de cette résolution et aux problèmes de migrations y relatifs.

Les autres centres de détention de par le monde où des migrants sont retenus dans des conditions abominables n'auraient pas moins mérité notre attention. Parmi les migrants en Arabie Saoudite, les Éthiopiens sont assurément ceux dont les conditions de vie sont les plus difficiles. Souvent déjà victimes de passeurs les faisant traverser le Yémen, une fois arrivés, ils sont exploités, sous payés et souvent à la merci de leur employeur sous le système kafala système qui équivaut à une situation d'esclavage moderne.

Tout ceci est simplement insoutenable.

pour chercher à les faire cesser.